D'abord, mon cher Jerzy, je salue en vous le résistant et l'un des fondateurs de Solidarnosc, l'homme de Silésie qui n'a jamais renié ses racines, son histoire et ses valeurs. Le groupe PPE est fier aussi d'avoir convaincu la vaste majorité des députés, dont M. Schulz, toutes tendances confondues, de faire de vous le porte parole de 500 millions de citoyens. Oui, Monsieur le Président, votre élection est le symbole de cette Europe ouverte, de cette Europe tolérante, de cette Europe politique que défendent le PPE et la plupart de nos collègues ici présents. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, ce que nous attendons de vous, c'est que la Présidence suédoise, dans les six mois à venir, soit placée sous le signe de l'action. En d'autres termes, face au double jeu économique et climatique, nous affirmons qu'il faut aller plus vite, qu'il faut aller plus loin pour sortir de la crise, en faisant fonctionner à plein notre modèle d'économie sociale de marché. J'en suis convaincu, c'est la vitalité de l'économie et elle seule qui nous permet de mener la véritable politique sociale dont nous avons besoin.

À la fin de la crise, les gagnants seront ceux qui auront fait le pari de l'innovation, de la formation, bref, de l'action. À ce titre, le PPE propose notamment de renforcer le soutien aux petites et moyennes entreprises, qui sont un levier essentiel pour maintenir et créer des emplois. Et la crise économique je le rappelle avec force exige non pas une réponse nationale mais une réponse européenne.

Aller plus vite et plus loin, Monsieur Reinfeldt, Monsieur Barroso, c'est aussi ce que le PPE attend de vous dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est à l'Europe qu'il appartient, sous votre conduite, d'entraîner le monde dans cette action dont chacun reconnaît ici le caractère urgent et prioritaire. Et quelle belle occasion d'agir et d'accélérer le mouvement que la conférence sur le climat qui se tiendra en décembre à Copenhague, c'est à dire sur notre propre territoire! Sur le climat, l'Europe a incontestablement prouvé que quand elle veut, elle peut. Il s'agit à présent de transformer l'essai, d'entraîner avec nous les autres puissances mondiales. Je pense aux États Unis, bien sûr, qui doivent passer des paroles aux actes, mais je pense aussi aux pays émergeants, que ce soit la Chine, l'Inde ou le Brésil, qui ne peuvent ignorer plus longtemps que leur lourde responsabilité dans le réchauffement de la planète est effective. Nous jugerons donc la Présidence suédoise sur ses réponses face à la crise et à la lumière de ses résultats sur l'environnement. Je conclurai en affirmant que pour agir de façon forte sur ces deux fronts, l'Europe doit être dotée des institutions adéquates. L'année qui s'est écoulée nous a montré qu'avec le même traité, avec la même règle surannée de l'unanimité, on pouvait faire avancer l'Europe mais qu'on pouvait aussi l'installer dans l'immobilisme. C'est une question de volonté politique, Messieurs les Présidents. Accélérer le mouvement, voilà ce que demande le groupe PPE dans les six mois et nous faisons confiance à la Présidence suédoise.